Am votat în favoarea raportului, pentru că Fondul de coeziune are un rol major în atingerea unei creșteri economice sustenabile, iar, în actualul context de criză, în care guvernul socialist din țara mea reduce drastic investițiile, banii comunitari sunt vitali. Deși România a obținut o creștere de peste 10 în privința fondurilor structurale și de coeziune, este momentul să fie creat un cadru adecvat pentru absorbția lor. Vreau să remarc faptul că se vor putea finanța în continuare proiectele de eficiență energetică în sectorul locuințelor. România este direct interesată de astfel de proiecte, mai ales că fostele guverne de dreapta au demarat programe ample de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.